Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Ratspräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Dossier, das wir jetzt diskutieren, und vor allem das erzielte Ergebnis, ist ein großer Erfolg für das Europäische Parlament, ein großer Erfolg für den Finanzplatz Europäische Union und für den Wirtschaftsstandort Europa. Es ist ein Erfolg für den Binnenmarkt. Wir regeln nicht wenige Banken, wir regeln alle Banken. Wir regeln sie nicht durch Ausnahmen für alle, sondern durch eine Einigung mit allen innerhalb des Parlaments und zwischen den Marktteilnehmern.

wir erhöhen das Fairplay im Bankensektor und entlasten die Steuerzahler im Krisenfall.

Und wir haben diese Einigung vor allem auch deshalb erzielt, weil dieses Parlament immer an der Einigung in der Sache und nicht an der Profilierung durch die Unterschiede interessiert war.

Worum ging es?

Ja, wir haben nun mehr und besseres Eigenkapital dieses wurde verdoppelt. Ja, wir haben zwei neue Liquiditätskennziffern. Ja, wir fördern die Finanzierung der Realwirtschaft durch die Entlastung der Kreditvergabe an KMU, die Reduzierung des Risikogewichts und die Erhöhung der Retail Schwelle. Und wir haben dafür Sorge getragen, dass wir den Bankensektor klarer, verantwortlicher und fairer machen durch die Anerkennung des dezentralen Sektors, durch eine Regelung für alle, durch eine Bonusregelung mit einer fixen Relation zwischen Fixgehalt und Boni, durch mehr Transparenz. Alle Mitgliedstaaten müssen Gewinne und Verluste, vor Steuer, Höhe der Steuern, Gesamtumsatz, Anzahl der Mitarbeiter sowie erhaltene staatliche Subventionen offenlegen. Wir beschränken die Mandate in Führungspositionen. Wir erhöhen die Flexibilitätsmöglichkeiten innerhalb eines gemeinsamen europäischen Rahmens. Und wir schaffen damit die Grundlage für die europäische Bankenaufsicht und die Bankenunion. Ich möchte mich bei der Kommission, bei der Ratspräsidentschaft, bei den Mitarbeitern und bei allen Abgeordneten, männlich und weiblich, dafür bedanken, dass wir mehr als ein Jahr an einem Strang gezogen und gezeigt haben, dass wir eine klare Antwort auf die Krise geben und den europäischen Bankensektor stabilisieren und die Realwirtschaft fit machen für Wachstum und Beschäftigung. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung!